Za besedo. Zdaj, Kje naj začnem? kolega. kolega Tonin iz Nove Slovenije seveda je rekel, da zakon zavrača, očital mu je, ne vem, cel kup pomanjkljivosti, češ da podpira nekako večje avtošole, da, onemogoča konkurenco, da to pomeni neko centralizacijo, neko slabšo prihodnost za manjše kraje. To seveda ni res. To je popolnoma izmišljeno. Nima nobene osnove. Moramo, da, centri izpitne vožnje in ta razporeditev teh šol je nekako najbolj predeterminirana s s pravilnikom o izpitnih centrih in tam so določene, kje se ti praktični in teoretični, deli, izpitov. Zdaj, kar se tiče očitkov, da zakon preferira velike avtošole, jaz sem tudi omenil to v stališču naše skupine. Mi smo se, kar se teh pomislekov tiče, sami ugotovili v smo se, lotili resno in ta glavni pomislek je bil, in na to so letela tudi opozorila avtošol, je tista sporna osma točka, tretjega odstavka tridesetega člena, ki smo jo z amandmajem izbrisali. Tista točka je takšna, ki onemogoča, bom rekel, malim avtošolam neko normalno poslovanje, sploh pa tistim avtošolam, kjer, avtošolo pravzaprav predstavlja en sam človek, ki je espe. takšni so tudi opozorili. Mi, ko smo diskutirali znotraj skupine v zvezi s to ureditvijo, smo pač zavzeli stališče, zakaj bi takšnim onemogočili neko bodoče poslovanje, zakaj ne bi bil, bom rekel, trg razvit tudi v tem delu. zakaj se ne bi neke šole začele na ta način, da je najprej, ne vem, zaposlen pač nekdo kot samostojni podjetnik. Če uspešno posloval, bo lahko še koga zaposlil, odprl d. o. o., kakorkoli. nenazadnje tudi v nekih drugih poklicih, ne vem, pri frizerju nimamo določila, da bi moral imeti ne vem kakšne pogoje in da bi moral imeti ne vem koliko zaposlenih. Rekel, opozorila v zvezi s tem istim členom s strani pravne službe so tudi povsem na mestu, da gre v tem delu za nekako onemogočenje, pravice do svobodne gospodarske pobude. Zdaj, kar se tiče določil drugega in tretjega člena. Kolega, Trček je govoril o nekakšni prekarizaciji, espeizaciji, jaz se zavedam vseh teh, pomislekov, glede prekarizacije in podobnega, ampak določilo, ki smo ga dali zdaj v tem zadnjem amandmaju ni ni namenjeno temu, da bomo spodbujali kakršnokoli prekarizacijo, ampak temu, da lahko še naprej delajo tisti espeji, ki delajo že kot sedaj, ki delajo že sedaj, in ki pravzaprav združujejo vse te, funkcije po tridesetem členu v eni osebi. Ker če to če ta espe vržemo ven, potem ti ne bojo mogli več delati in bo dejansko potrebno zapreti večje število teh avtošol. Gre torej za, določilo tretjega recimo ali pa drugega odstavka, v šolah vožnje smejo usposabljati kandidate za voznike samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavna dovoljenja tega dela ter na podlagi na pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Torej, če učitelj vožnje, samostojni podjetnik, po naši oceni, pol po tisti prvi dikciji zakona ne bi več smel opravljati tega dela, bi moral nekoga zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za določen ali nedoločen čas. Zdaj kolegi iz, SDS so tudi v zvezi s to dikcijo drugega in tretjega odstavka, vložili amandma. Jaz mislim, da tisto, ta njihov amandma ni dober, ni dober, da pomeni točno to, na kar smo mi opozarjali tudi na seji delovnega telesa, da bo s tem tudi s tem amandmajem, če da lahko nekateri delajo še preko civilnih pogodb, bo pa onemogočeno delo, espejem, tistim, ki so, bom rekel, ki te funkcije v, eni osebi. Skratka, če omenim recimo tretji odstavek, dejavnosti mora šola zagotavljati strokovnega vodjo šole vožnje. Vi, po vaši dikciji bo to morala zagotoviti preko pogodbe zaposlitvi za določen čas, nedoločen čas, vi pa pravite še po civilni pogodbi, mi pa prav ne po civilni pogodbi, ampak tudi če je samozaposlen, torej če je espe. In takšnih imamo že danes celo vrsto na trgu. Mi mislimo, da je ta pač naša ureditev bistveno boljša. Zakaj smo pa proti civilnim pogodbam? Lahko se pridružim kolegu Trčku, zaradi prekarizacije, lahko se pridružim gospodu ministru, zaradi tega, ker je bilo v preteklosti ugotovljeno, da so bili strokovni vodje, so delali za to, ono, drugo, tretjo avtošolo, same avtošole pol pogojev niso izpolnjevale, in se je dejansko na tem področju veliko mahiniralo, ugotovljene so bile številne nepravilnosti. Kar se tiče samega tega ustroja avtošol, bi mogoče omenil še nekaj. Zdaj, minister je povedal, zakaj je ostala ta dikcija, kolega Krivec, ne gre za nobeno pomanjkanje, ne vem, strokovnjakov v poslanski skupini, zakaj smo ostali pri tej dikciji samo v eni šoli vožnje. To je minister odgovoril zdaj na to, na to vprašanje. ni nobeno naključje, ni izpadlo pomotoma. Gre za en osnovni odnos, ki ga imamo, temeljni odnos, ki ga imamo do tega zakona in do področja, ki ga ureja. In sicer zavedati se moramo, da zakon ureja delovanje avtošol. avtošole imamo urejene, bom rekel, na način, da to izvajajo, neke pooblaščene organizacije, bom rekel, recimo temu privatni subjekti. Nimamo tako kot javno šolstvo in glede na to, da gre za usposabljanje kandidatov za voznike, da gre za promet, za prometno varnost, ima ureditev tega področja tudi, za seboj potegne določen javni interes, ki je v tem, da so nekatera, nekateri pogoji nekoliko strožji in temu sledi predlog ministrstva, mi pa ga, bom rekel, tudi v tem členu in v tej v tem stavku, sprejemamo.